Les multinationales pourront contester les lois sociales ou environnementales qu'elles jugeraient potentiellement nuisibles à leur profit qu'importe d'ailleurs, à cet égard, le nom du tribunal.

Il ne fait que rééquilibrer une situation aberrante de réciprocité ou plutôt de manque de réciprocité, jusqu'à présent, dans l'accès aux marchés publics. Il est antidémocratique du fait de l'opacité de sa négociation et du rôle quasi législatif illégitime donné au comité mixte, mais aussi parce que la majeure partie de cet accord, pourtant mixte, entrera en vigueur dans quelques semaines sans attendre l'avis des parlements nationaux nécessaire à sa ratification.